Sie wissen genau, dass Sie inoffizielle Koordinatoren Meetings abgehalten haben, ohne einen Teil der Fraktionskoordinatoren eingeladen zu haben. Und jetzt sagen Sie mir nicht, für wen ich mich halte. Für wen halten Sie sich, dass Sie Wähler umgehen und solcherlei Meetings abhalten?